Auch das Heimatland des Kollegen Seeber und mein eigenes Heimatland, Österreich, hätte längst die Gebührenhaushalte umstellen müssen.

Das hat mit wassersparenden Gebührenhaushalten nichts mehr zu tun.

Insoweit begrüße ich diesen Bericht.